tuto zprávu nemohla podpořit.

Přestože země Evropské unie jsou demokratické, dodržují základní práva, nesmíme usnout na vavřínech a usilovat o naplňování těchto práv.

Já prostě nesouhlasím s doporučením ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy, protože to je svrchovaným právem členských států.